Cela ne va pas assez loin, c'est certain, mais j'y reviendrai.

sept. Et là aussi, je crois que nous avons fait des avancées. En ce qui concerne la solidarité avec la Grèce, après le déblocage par la troïka d'une nouvelle tranche de prêts, l'accord annoncé hier soir avec les banques consacre un abandon de 50 de la dette. C'est une bonne avancée. L'augmentation de la force de frappe du Fonds européen de stabilité financière, c'est un progrès et, chacun le sait, l'un des aspects les plus délicats de la négociation.

En faisant en sorte que ce fonds constitue une assurance crédit aux investisseurs qui achètent des titres d'emprunt à des pays jugés vulnérables, les moyens du Fonds de stabilité seront démultipliés. Troisième avancée recapitalisation des banques. Je crois que là aussi, nous l'avons déjà

terme. Mon groupe vous encourage à avancer encore plus rapidement et je pense que vous n'êtes pas en vacances.

L'essentiel, c'est d'adopter un nouveau modèle de gouvernance économique sans lequel l'euro ne peut durablement fonctionner.

œuvre. Cette intégration et cette politique européenne sont une nécessité absolue. Je constate que les pays qui sont les premiers à demander à la zone euro de prendre des mesures fortes ont, pendant des années, des décennies même, rejeté vigoureusement toute proposition d'harmonisation fiscale. Ils ne sont tout simplement pas conséquents. Mesdames et Messieurs, le projet européen, ce n'est pas d'imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. Le projet européen, ce n'est pas de mettre quiconque sous tutelle ni de gouverner sans respect des pouvoirs et des contrepouvoirs démocratiques.

que le début. J'appelle les États membres, j'appelle les députés, nationaux et européens, et j'appelle aussi nos concitoyens à accepter d'aller plus loin dans l'intégration politique. J'appelle ce Parlement et, cher José Manuel, la Commission européenne à continuer de défendre le modèle communautaire, qui est un modèle d'inclusion et non

du gué. Il faut plus d'intégration fiscale et sociale, même si ce n'est pas écrit dans